taka undir með þeim sem hér hafa talað nú þegar og lýst áhyggjum sínum yfir þeim atburðum sem við fengum fréttir af í fjölmiðlum í morgun um að gerð hafi verið tilraun til að fara inn í tölvukerfi alþingis með þeim hætti sem hér hefur verið lýst ég vil líka þakka hæstvirtum forseta fyrir þá munnlegu skýrslu sem hún hefur gefið og þær yfirlýsingar sem hún gaf jafnframt í lok síns máls um framhald málsins ég vil engu að síður láta það koma fram sem mína skoðun að ég tel að það hafi verið misráðið að veita ekki þingmönnum upplýsingar um það sem hér átti sér stað í kjölfarið á þeim atburði strax í kjölfar atburðarins í byrjun febrúar á síðasta ári það er nefnilega þannig að skortur á upplýsingum

málum af þessum toga þegar þau koma upp og ef þau koma upp að það sé allt gert til að upplýsa menn um við hvaða aðstæður við búum

fræðsla til þingmanna og starfsmanna þingsins um það hvaða reglur gilda um meðferð upplýsinga tölvupósts gagna og annars sem við erum að vinna með frá degi til dags það er mjög mikilvægt að við vitum nákvæmlega því að fæst okkar sem hér störfum höfum sérþekkingu á tölvumálum vitum ekki nákvæmlega hvert gögnin fara þegar þau eru farin af skjánum fyrir framan okkur og þetta er mikilvægt að upplýsa ég tel líka mikilvægt eins og hér hefur komið fram að málið verði áfram til meðferðar að forsætisnefnd taki þetta föstum tökum og í raun og veru rannsaki það til hlítar eins og hægt er af hálfu þingsins en líka þarf að ræða það við lögregluna hvort hægt er að gera frekari rannsókn á málinu okkur er sagt að það sé fullrannsakað af hálfu lögreglunnar en mér finnst nauðsynlegt að lögreglan geri þá grein fyrir því gagnvart forsætisnefnd og yfirstjórn þingsins